Ich will nicht alles wiederholen, was schon gesagt worden ist. Der Iran hat sich an seine Abmachungen gehalten, die Vereinigten Staaten von Amerika haben es nicht. Sie sind einseitig ausgeschieden, und falls sie die Sanktionen wirklich verhängen sollten, haben sie einen Vertragsbruch beziehungsweise Bruch internationaler Regeln in Kauf genommen. Ich halte das nach wie vor für völlig verantwortungslos. Die Sicherheit in dieser Region hat viel mit unserer Sicherheit zu tun. Und wenn der Iran seine Vorteile nicht erhält, warum sollte er sich an seinen Teil der Abmachung halten? Das wird eine Gefahr für uns alle werden, weil Saudi Arabien angekündigt hat, was dann geschieht Israel hat es auch. Diese Gefahr für uns alle dürfen wir nicht einfach hinnehmen, nur weil ein Präsident der Vereinigten Staaten keinen Respekt vor seinen Alliierten mehr hat. Lassen Sie mich eine Bemerkung machen, die mir auch sehr wichtig ist. Ich glaube, dass wir noch einmal unsere Partner im Iran drängen sollten, dass wir endlich auch eine Mission der EU im Iran aufmachen können. Es wird nicht durch uns blockiert, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern es wird bisher durch Teheran blockiert. Wenn wir vertieft zusammenarbeiten wollen, dann muss es manchmal auch schnell gehen und auf einem direkten Wege.